Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin, liebe Neelie Kroes, verehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst ganz herzlich für die vielen anerkennenden Worte bedanken. Ich freue mich sehr, denn ich bin in diesem Parlament noch nie so gelobt worden wie heute. Ich möchte aber auch danke sagen und vor allen Dingen den Dank zurückgeben an alle Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament, die mich bei den Beratungen so intensiv unterstützt haben, und möchte natürlich auch für die exzellente Zusammenarbeit mit der dänischen Ratspräsidentschaft und mit der Kommission nochmals herzlich danke sagen. Ja, wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Ja, wir haben einen einheitlichen europäischen Zahlungsraum. Ich denke, das, was viele Kollegen in der Debatte noch mal zum Ausdruck gebracht haben, dass wir auch einen einheitlichen europäischen Kommunikationsraum brauchen, das ist es, was unser Ziel sein muss.

Ich hoffe sehr, dass wir da in naher Zukunft hinkommen. Ich hoffe auch, liebe Frau Kommissarin, dass wir nicht eine Roaming IV Verordnung brauchen, wie es der Kollege Rübig angesprochen hat.

Ich hoffe, dass das passieren wird, bevor die Revision erfolgt und Sie 2016 hier einen Bericht vorlegen. Ich hoffe, dass der Wettbewerb einfach so funktioniert, dass das Thema Roaming dann wirklich endlich mal vom Tisch ist. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, und ich freue mich auf die Abstimmung morgen.